frú forseti til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara sem var settur við þetta mál leita ég með þessari tillögu heimildar alþingis til þess að staðfesta ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sextíu og fimm tvö þúsund og níu hún fjallar um breytingu á þrettánda viðauka vi e e s samninginn eins og kom fram í upphafsorðum hæstvirts forseta og fjallar um flutningastarfsemi sömuleiðis fellst í þessu að inn ís samninginn verði felld tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem er auðkennd með heitinu tvö þúsund og fimm þrjátíu og fimm e b hún fjallar um mengun sem á upptök sín um borð í skipum og um upptöku viðurlaga við brotum í þessari tilskipun er mælt fyrir um þá skyldu ríkja evrópusambandsins að innleiða í löggjöf sína ákvæði um að losun mengandi efna í hafi sé brot sem feli í sér refsiviðurlög eða stjórnsýsluviðurlög ef slík losun á sér stað af ásetningi af gáleysi eða þá alvarlegri vanrækslu í því tilviki telst ábyrgur aðili ekki einungis eigandi skips eða skipstjóri heldur getur ábyrgðin sömuleiðis náð til eiganda farms flokkunarfélaga eða annarra einstaklinga sem tjóni tengjast ég leyfi mér svo sérstaklega að vekja eftirtekt

utanríkismálanefndar sem hér er í salnum á því að í öðrum málsl fjórðu grein tilskipunarinnar er kveðið á eða á slík brot skuli telja refsiverðan verknað í tilteknum tilvikum sem þar eru rakin ég vil þá frá því greina að af hálfu efta ríkjanna var hins vegar gerð krafa við upptöku gerðarinnar að málsliðurinn sem ég rakti hér ætti ekki við um upptöku hennar í e e s samninginn þar sem refsiákvæði falli ekki undir hann eins og gleggstu þingmenn hafa örugglega rekið augun í nú þegar kemur aðlögunartexti þess efnis fram í fyrstu grein ákvörðunar númer sextíu og fimm tvö þúsund og níu frú forseti til þess að innleiða þessa tilskipun þarf að breyta lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda eða setja nú lög sem snúa á að mengun frá skipum sem á sér stað eða kynni að eiga sér stað á úthafinu til að mæta því hyggst hæstvirtur umhverfisráðherra leggja fram frumvarp sem tekur yfir nauðsynlegar lagabreytingar og það á þessu þingi ég legg svo til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði tillögunni sem ég hef nú lokið við að mæla fyrir vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar